háttvirtur þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins skuli vera í sáttahug í dag ég vona að það séu allir þingmenn í sáttahug hvað varðar frumvarp til skipulags og mannvirkjalaga eru þetta frumvörp sem ráðherrar úr öllum stjórnmálaflokkum utan hreyfingarinnar hafa flutt undirbúið unnið að árum saman þau hafa verið hér til umfjöllunar áður í þinginu ekki bara einu sinni heldur tvisvar ég vil bara ráðleggja þingmönnum öllum að taka þátt í fyrstu umræðu lesa frumvörpin auðvitað gaumgæfilega og vera svo með okkur í því að afgreiða hér ný skipulagslög á vori komanda